Je tomu již dávno, co probíhaly debaty o povinném zavedení bezpečnostních pásů.

70. letech se začal testovat a následně do vozidel montovat jejich doplněk, dnes všeobecně známý jako airbag. Nyní se píše rok 2012 a my debatujeme o dalším významném příspěvku ke zlepšení pasivní bezpečnosti na evropských silnicích, o tzv.

eCall přitom není zjednodušeně nic jiného, než že vám již zmíněný airbag, jehož přítomnost ve vozidle už dnes každý považuje za naprostou samozřejmost, v případě nehody sám přivolá pomoc kontaktováním linky 112 tísňového volání. A to i když jste v bezvědomí, protože eCall po nárazu okamžitě a zcela automaticky informuje záchranáře o přesném místu nehody zasláním souřadnic GPS. Ani jazyková bariéra či neznalost prostředí již nemohou bránit řidičům přivolat si pomoc. Dva a půl tisíce zachráněných lidských životů ročně a snížení závažných zranění odhadem až o 15 při plošném zabudování systému eCall do automobilů jsou jasnými argumenty.

Proč to ještě nefunguje? Zavedení celoevropské služby eCall dostupné ve všech vozidlech a ve všech zemích bylo za jednu z hlavních priorit bezpečnosti silničního provozu označeno experty již v roce 2002. Praxe však bohužel ukázala, že preferované dobrovolné zavádění systému není efektivní. Pouhé půl procento vozidel většinou luxusních značek vybavených privátní službou palubního tísňového volání, tedy jakousi náhradou veřejné služby eCall, která navíc nenabízí pokrytí v rámci celé EU, je dosti výmluvným důkazem. V reakci na nefungující dobrovolný přístup avizovala Komise v minulém roce celkem tři plánované dokumenty k povinnému zavedení systému eCall. Publikovala však doposud jediný z nich, doporučení ze září 2011 určené členským státům a mobilním operátorům. Neznáme zatím bohužel ani návrh nařízení na zavedení palubní části služby eCall, tedy druhý dokument, který měl dle komisařky Kroesové spatřit světlo světa už v prvním čtvrtletí tohoto roku. Mělo by se jednat o vůbec první legislativní krok k povinnému zavedení systému eCall. Věřím proto, že zítra potvrdíme společný postoj výborů TRAN a IMCO a že Evropský parlament opět vyjádří svou podporu povinnému zavedení systému eCall. Využijme tedy příležitosti vyslat Komisi jasný signál, že jakékoliv další zdržení v zavádění systému eCall již není možné. Slibované legislativní návrhy musí být představeny co nejdříve, aby všichni občané mohli od roku 2015 využívat tísňového volání zapojeného do veřejného systému čísla 112, a to v rámci celé Evropské unie. Veřejný eCall musí fungovat zdarma po celé Evropě, ve všech vozidlech bez ohledu na značku či výši pořizovací ceny, zemi či momentální polohu. Úplným závěrem mého vystoupení bych ještě ráda skutečně velmi poděkovala spoluzpravodaji Dieterovi Kochovi a všem kolegům stínovým zpravodajům, ale i sekretariátu a našim asistentům za spolupráci, která vedla ke vzniku, jak pevně věřím, vyvážené zprávy s jasným poselstvím.